Hvala lepa. Zdaj, rada bi omenila, da pač v Sloveniji na žalost nimamo več industrije, industrijske, proizvodnje s celulozo. proizvajalci papirja celuloze uvažajo iz drugih držav, kar pomeni, da se denar zopet priteka v druga gospodarstva, namesto da bi ostalo v Sloveniji. Vsi pogoji so zato, da tudi s proizvodnjo industrijske konoplje to spremenimo. Slednja ni pomembna le za za izdelavo papirja, ampak ima še mnogo drugih namembnosti, kot so izdelava tkanin, izolacije preprog, vrvi, niti, ivernih plošč, polnilo avtomobilskih sedežev, toplotno izolacijo hiš in tako dalje. Spoštovani, minister, država bi lahko priskočila na pomoč s sofinanciranjem pilotne opreme celotne proizvodnje linije za kakovostno predelavo surove biomase, ki jo je v Sloveniji ogromno, a ni izkoriščena. Glede na opisano me zanima, kaj mislite vi osebno storiti, da bi gospodarstvo prepoznalo industrijsko konopljo kot rastlino, ki je vsestransko uporabna na mnogih področjih. Hvala lepa.